Ho votato a favore della relazione della collega Vergnaud che ringrazio per l'alta qualità del lavoro svolto. È fondamentale che i cittadini europei possano godere del pieno diritto di esercitare la propria professione nell'intera Unione. Al contempo, gli Stati membri devono poter valutare le condizioni in cui un lavoratore in un altro Stato membro può esercitare una determinata professione nel proprio territorio. Sono quindi molto soddisfatto del sostegno all'adozione di una tessera professionale europea su base volontaria, allo stesso modo ritengo appropriata e giusta l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai tirocini non retribuiti. Ciò rappresenta un incentivo importante per europeizzare questi strumenti fondamentali, soprattutto per i giovani.